Vážený pán predsedajúci, to, čo malé podniky potrebujú, je nižšia miera byrokracie, jednoduchý daňový systém, dobrá vymožiteľnosť práva a ochrana hospodárskej súťaže. Prijatie mnohých pozitívnych opatrení tak majú v rukách členské štáty. Aby však podniky vedeli úspešne pôsobiť aj ponad hranice, potrebujú tiež fungujúci európsky trh bez zbytočných bariér. Jednou z týchto bariér je prístup k financovaniu, ktoré je mimo daného členského štátu ešte vždy problematické. Z tohto hľadiska budú pozitívnym krokom jasnejšie pravidlá pre európsky kapitálový trh.